Hvala lepa. V Sloveniji se zelo mačehovsko oziroma čudno, obravnavamo lastne državljane, medtem ko do tujcev smo zelo, zelo dobrohotni. Če vzamemo število vzdrževanih družinskih članov v Sloveniji, vidimo, da je od leta dva tisoč devet je zahtevkov za obrazce za vzdrževanje za vzdrževane družinske člane padalo. Zdaj po letu dva tisoč petnajst pa zopet počenja naraščati, tako da letos imamo teh obrazcev oziroma lansko leto je bilo tega vloženega štiri tisoč sto šest obrazcev in, letos jih je že skorajda toliko še dodatnih. Mene zanima, kdo kaj bo zdaj s tem zadevami. In če bo Cantarutti pripeljal tri tisoč Filipincev v Slovenijo kaj bomo s temi, a bomo še za te skrbeli? Že tako ali tako skrbimo za razne predstavnike, za katere bi človek rekel, da ne vem, kako jih, naša ministrstvo uvrščajo, ko so že leta dva tisoč devet napisali v tej razpredelnici, da obstoja Republika Severna Makedonija, pa vendar je Republika Severna Makedonija šele od letošnjega leta, ampak tule v razpredelnicah je že dva tisoč deveto, dva tisoč deseto in tako naprej. Hecno je to vse skupaj, kako se naši državni organi ukvarjajo s tem. Poleg tega imamo tukaj eno državo "Bonaire, Sint Eustatius and Saba", kjer si je bilo leta devetnajststo dvanajst pet otrok od tam, leta, devetnajststo šest, dva tisoč šestnajst so bili štirje in potem kar na lepem leta dva tisoč osemnajst jih je pa že devet. Kaj se gremo tukajle? Za slovenske državljane ne skrbimo, za otroke ne vem od kod pa skrbimo. To je v bistvu mačehovsko, delovanje in, in skrb. Če vzamemo, koliko je bilo recimo, koliko je bilo danih oziroma pri otrocih stalno in začasno naseljenih v Sloveniji, pridemo do številke triindvajset tisoč štiristo deset. To so otroci, ki so jih pripeljali ali pa jih niso pripeljali, ampak so pa na spiskih in za te otroke v Sloveniji porabimo za njihove dodatke, dobimo približno štiriindvajset milijonov evrov. To ni malo, okrog dva milijona evra na mesec pride tako. Če pa pogledamo še prejemnike socialnih transferjev na splošno, pa vidimo, da gre mesečno za tujce okrog osem celih tri milijona evrov. Skupaj znese okrog sto milijonov evrov na leto. Pa sprašujem, gospod predsednik: Kaj mislite narediti na tem področju, ali mislite te zadeve urediti tako, kot jih je potrebno, v korist slovenskih ljudi, slovenskih državljanov, ali mislite še naprej futrati tujce?